frú forseti ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga um textun fyrir hönd flutningsmannanna háttvirtu þingmenn guðjóns a kristjánssonar sigurjóns þórðarsonar kolbrúnar halldórsdóttur guðrúnar ögmundsdóttur björgvins g sigurðssonar og katrínar júlíusdóttur það segir hér strax í fyrstu grein varðandi markmið að markmið laga þessara er að tryggja heyrnarskertum og heyrnarlausum aðgang að upplýsingum og afþreyingar og fræðsluefni til jafns við þá sem hafa fulla heyrn hér í annarri grein varðandi gildissvið þá segir að eftirtöldum aðilum er skylt að texta allt efni sem þeir í atvinnuskyni senda út framleiða eða dreifa þá er verið að tala um sjónvarpsstöðvar sem hafa leyfi til sjónvarpsútsendinga framleiðendum íslensks auglýsinga fræðslu kynningar og sjónvarpsefnis framleiðendum íslenskra kvikmynda og öðrum aðilum sem dreifa hér á landi kvikmyndum og auglýsinga fræðslu kynningar og sjónvarpsefni hvort sem efnið er til sölu eða leigu í þriðju grein þessa frumvarps segir um textun efnis segir meðal annars allt efni sem aðilar samkvæmt annarri grein senda út framleiða eða dreifa skal textað með íslenskum texta óháð því á hvaða tungumáli efnið

kemur meðal annars fram að þrátt fyrir ákvæði þriðju grein skal aðilum sem falla undir lög þessi veittur fimm ára aðlögunartími frá gildistöku laganna til að uppfylla kröfur um textun efnis til samræmis við markmið fyrstu grein það er nánar getið svo um aðlögunartímann hversu langur hann skal vera í ákveðnum tilfellum og jafnframt segir að meðan á aðlögunartíma stendur er aðilum samkvæmt annarri grein heimilt að sækja um styrk til uppbyggingar á nauðsynlegum tækjabúnaði og innleiðingar nýrrar tækni til að uppfylla skyldur sínar samkvæmt lögum þessum textunarsjóður annast styrkveitingar í fimmtu grein er kveðið á um sérstakan textunarsjóð þar sem segir meðal annars að stofnaður skal textunarsjóður sem hafi það að markmiði að styrkja aðila samkvæmt annarri grein til að koma sér upp nauðsynlegum tækjabúnaði og innleiða nýja tækni við textun efnis sem þeir senda út framleiða eða dreifa styrkir sem textunarsjóður veitir eru óafturkræfir og geta numið allt að áttatíu prósent af stofnkostnaði búnaðar það er síðan í sjöundu greinar varðandi gildistöku þá er reiknað með að lögin taki þegar gildi ég ætla að drepa hér aðeins niður í greinargerðinni með leyfi forseta en það kemur meðal annars fram að frumvarpi þessu er ætlað að tryggja að heyrnarskertir og heyrnarlausir njóti þeirra mannréttinda að geta notið frétta upplýsinga fræðslu kynningar auglýsinga og afþreyingarefnis til jafns við þá sem heyra einungis hluti þess efnis sem sent er út á sjónvarpsstöðvum eða aðgengilegt er á myndböndum og stafrænu formi er með íslenskum texta ef tungumálið er íslenska

heyrnarskertir og heyrnarlausir fá ekki notið þessa sjónvarpsefnis kvikmynda eða myndbanda nema það sé textað hér kemur jafnframt fram í greinargerðinni að samkvæmt upplýsingum frá heyrnar og talmeinastöð íslands er talið að um tuttugu og fimm þúsund manns séu meira og minna heyrnarskertir að einhverju leyti þannig að þeir nái ekki að heyra efni sjónvarpsins jafnframt kemur hér fram að það er talið að textun stuðli að bættri lestrargetu heyrnarskertra barna og unglinga og annarra sem eru í lestrarnámi eða eiga við lestrarörðugleika að stríða þá er jafnframt tekið fram að textun sé mikilvægur stuðningur við nýbúa sem eru að læra málið það er líka rétt að geta þess að það hefur komið fram meðal annars á norðurlöndum að fólk missir eitthvað af heyrninni um þrítugt en aldursviðmið var áður um fimmtugt það er það er farið að færast niður í aldri hvenær menn byrja að missa eitthvað af heyrninni ein af ástæðunum sem er talin vera fyrir því er að unglingar verða stöðugt fyrir meira

sem gerir það að verkum að heyrnin skerðist fyrr um ævina heldur en áður það er sem sagt verið að færa fram á það í könnunum að heyrnin byrji að skerðast um þrítugt en ekki fimmtugt eins og áður var þannig að textun er ekki einungis fyrir heyrnarlausa heldur og einnig heyrnarskerta og gæti þess vegna átt við hvern sem er er fram í sækir textun á efni er engin nýlunda í heiminum það koma fram í greinargerðinni nokkur lönd sem hafa tekið mjög vel á þessum málum og sett lög er varða textun á sjónvarpsefni sem dæmi má nefna hér ríki eins og austurríki að þar er textinn um hundrað sjötíu klukkustundir á mánuði í danmörku hundrað áttatíu og níu klukkustundir spáni fjögur hundruð fjörutíu og sex klukkustundir sviss tvö hundruð fjörutíu klukkustundir og þýskalandi þrjú hundruð áttatíu og sjö klukkustundir á mánuði varðandi englandi þá er áttatíu prósent af öllu efni bæði á bbc átt og and áður þar er áttatíu prósent af öllu efni textað þannig að það er eðlilegt þegar fólk veltir fyrir sér þessum löndum og það hversu gífurlega mikill hluti af þeirra sjónvarpsefni er textaður að þá hlýtur fólk að velta því fyrir sér hvers vegna þetta sé ekki komið hér á landi að íslenskt sjónvarpsefni sé textað með íslenskum texta fyrir þá sem ekki eru heyrandi það hefur gerst úti í heimi að með tímanum festist þessi textun einfaldlega í sessi og þykir á mörgum þessum stöðum bara eðlilegur hlutur í dag en það hefur því miður ekki þótt hér alla vega ekki enn er svona umhugsunarefni miðað við þá hagsæld segja að ríki hér á íslandi að þá skuli yfirvöld ekki hafa séð sér fært hingað til að taka upp lög eins og þetta frumvarp gerir ráð fyrir varðandi textun hins vegar má líka velta því upp hvers vegna menn hafi ekki lagt slíkt fram mun fyrr en bara hér að lokum það er óþarfi að hafa langt mál um þetta herra forseti frumvarpið er mjög skýrt og því fylgir mjög góð greinargerð og þá ítreka ég bara hér markmiðin í þessu frumvarpi til laga um textun að markmiðið er að tryggja heyrnarskertum og heyrnarlausum aðgang að upplýsingum og afþreyingar og fræðsluefni til jafns við þá sem hafa fulla heyrn hér er að sjálfsögðu um mikið jafnréttismál að ræða og ég vænti þess að þetta frumvarp fái skjóta afgreiðslu